borist hafa fjögur bréf frá fjármála og efnahagsráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við eftirfarandi fyrirspurnum fyrirspurn á þingskjali áttatíu og níu um niðurfærslu húsnæðislána samkvæmt hundrað og tíu prósenta leiðinni frá vigdísi hauksdóttur fyrirspurn á þingskjali hundrað og sjö um útsvarstekjur sveitarfélaga frá guðlaugi þór þórðarsyni